Señora Presidenta, en 2015 las relaciones UE China han cumplido cuarenta años. A lo largo de este tiempo, China ha experimentado una transformación extraordinaria en el plano económico y social varios centenares de millones de chinos han salido de la pobreza. Tenemos que intensificar, en beneficio mutuo, nuestras relaciones económicas. Las empresas europeas deben poder aprovechar el crecimiento sostenido de la economía china. También espero que pronto concluyan las negociaciones del acuerdo sobre inversiones. En el plano internacional, China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, desempeña un papel creciente, que todavía tiene ante sí, dado su potencial, un espacio grande por recorrer.

En este mundo globalizado e interdependiente, necesitamos una China plenamente implicada en la lucha conjunta frente a los retos comunes. Estoy pensando en el cambio climático, la ayuda al desarrollo, el terrorismo, las pandemias, los Estados fallidos, la delincuencia internacional, el tráfico de inmigrantes ilegales, la piratería y un largo etcétera, que incluye también el problema de la pesca ilegal. Termino celebrando, señora Presidenta, el papel constructivo desempeñado por el Gobierno de Pekín en la reciente Conferencia de París.